Ich richte mich hier nach der Spontaneität der Kolleginnen und Kollegen und bitte auch zukünftig, dass wir am Ende einer Debatte tatsächlich spontan denjenigen das Wort geben, die hier sind und sich melden.